Monsieur le Commissaire, pour ma part, je voudrais vous remercier très chaleureusement. Grâce à votre obstination, à vos ruses de procédure, vous nous permettez de prouver l'importance du Parlement européen comme colégislateur.

Ils ont découvert que la démocratie se joue ici, que les élus européens sont les représentants du peuple, leurs représentants. Merci encore pour les millions d'internautes qui ont suivi les débats et les votes en commission et qui nous suivent encore aujourd'hui.

Demain, nous prendrons notre responsabilité et j'aimerais, demain, pouvoir vous remercier aussi d'assumer votre responsabilité, votre échec, l'échec de votre méthode de travail.